Um es kurz zu machen Sowohl der Vorschlag der Kommission als auch der Vorschlag des Parlaments ist abzulehnen. Insgesamt will die Kommission 217,4 Milliarden mehr ausgeben, das heißt, von den Mitgliedstaaten einheben.